Wir haben das MIT in den USA, wir haben ein ähnliches Institut in Japan und ich hoffe, dass wir mit der strategischen Ausrichtung die großen gesellschaftlichen Probleme anpacken können.